nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund lilju sturludóttur frá fjármálaráðuneyti helstu breytingarnar sem felast í frumvarpinu eru að lengja það tímabil úr einum mánuði í tólf sem nota má ökutæki á erlendum eða sérstökum skráningarnúmerum hér á landi án þess að greiða aðflutningsgjöld er um að ræða frestun á greiðslu aðflutningsgjalda til innflytjanda eða kaupanda bifreiðar sem hefur eða hefur haft fasta búsetu erlendis og hyggst dveljast hér á landi tímabundið og nota bifreiðina í eigin þágu það er gert að skilyrði að bifreiðin sé flutt til landsins eða keypt ný og óskráð hér á landi innan mánaðar frá því að viðkomandi kom til landsins fyrst

tímabundinnar dvalar en reglurnar eiga ekki við um þá sem hingað koma til varanlegrar búsetu þær breytingar sem hér eru lagðar til eru tilkomnar vegna ábendinga eftirlitsstofnunar efta hefur esa bent á að óheimilt sé að binda tímabundinn innflutning á fyrirtækjabifreiðum því skilyrði að hluti aðflutningsgjalda sé greiddur eins og gert sé í gildandi lögum ég ætla ekki að lesa herra forseti þetta nefndarálit frekar en hér eru nefnd dæmi um það að aðflutningsgjöldin geta numið einn komma sex milljónir króna af bifreið sem er í hærra vöruverði hjá gjaldflokki nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal þórarinn e sveinsson þórdís sigurðardóttir ágúst ólafur ágústsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson